forseti vill tilkynna að á síðasta þingfundi var hundrað sextugasta og fjórða máli virðisaukaskatti vísað til sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar málið átti að fara til efnahags og skattanefndar og hefur